Domnule Președinte, vorbim despre drepturile copilului iar astăzi în Uniunea Europeană există state membre în care copiii nu au acces fundamental la drepturi fundamentale, precum hrana sau educația. Vorbim despre drepturile copilului și există state membre în Uniunea Europeană care au vrut să incrimineze dreptul la educație sexuală. Eu însămi provin dintr o țară care este campioană la numărul de mame adolescente.

Majoritatea mamelor adolescente provin din medii sărace, fără acces la asistență medicală, fără acces la educație și la informare. Este o nevoie fundamentală de sprijin coordonat în Uniunea Europeană pentru a asigura aceste drepturi ale copilului.